Vorbesc în calitate de raportor al Parlamentului European pentru descărcarea de gestiune a agențiilor europene pentru anul 2010, la care Uniunea a contribuit cu 768 de milioane de euro. Rapoartele Curții Europene de Conturi pentru 24 de agenții nu au nicio referință concretă la chestiuni de management, achiziții publice, resurse umane sau performanță.

Dacă aceste agenții și au îmbunătățit activitatea, trebuie să vedem cifre, argumente și să fim convinși.

Unde sunt, în raport cu analiza activității agențiilor europene? Doi raportul orizontal pentru agențiile europene a fost planificat pentru octombrie, s a amânat pentru decembrie, iar în acest moment nu există date clare cu privire la finalizarea lui. Avem nevoie de acest raport pentru a decide cu privire la descărcarea de gestiune a agențiilor. Trei mai grav însă, Curtea Europeană de Conturi nu poate fi credibilă în fața cetățenilor europeni, dacă nu furnizează informații despre cum s au cheltuit cele 768 de milioane de euro, contribuția Uniunii la bugetul agențiilor în 2010, mai ales acum, când suntem în mijlocul unei crize financiare și de încredere.